Lep pozdrav tudi predstavniku državnega sveta. Predlog zakona, ki ga obravnavamo, je v preteklem mandatu obravnaval in državnemu zboru sprejetje predlagal državni svet. Zakon gradi na tezi, da je v zadnjih desetletjih iz Slovenije odteklo veliko kapitala. Z uporabo nakazil v davčno ugodnejša okolja, ki jih v ljudski govorici praviloma imenujemo davčne oaze. Predlog zakona predlaga rešitev, s katero naj bi povrnili izgubljeni denar in zagotovili, da bodo subjekti, ki so v preteklosti nakazovali denar v davčne oaze, tega tudi vrnili nazaj. Rešitev, ki naj bi to zagotovila, je zakonska obveza posebnega pribitka v višini dvaindvajset odstotkov na take transakcije. Za nakazila, ki so bila v preteklosti že izvedena, pa predlog zakona zahteva, da se dvajset odstotkov njihove skupne vrednosti nakaže v državni proračun. Na prvi pogled gre za hitro, enostavno in učinkovito rešitev. Kdorkoli bo v prihodnosti kadarkoli nakazoval denar v davčno oazo, naj državi plača dodatek, enako velja za vse tiste, ki so to počeli v preteklosti. Državi bi morali nakazati petino vsote vseh svojih preteklih nakazil v davčne oaze, sicer tvegajo kazen v višini osemdeset odstotkov vsote vseh preteklih nakazil v davčne oaze. Zveni enostavno in obetajoče, razen seveda, če nismo pozorni na podrobnosti, na našo ustavno ureditev in na nedavne dogodke, ki nam lahko pomagajo razumeti, zakaj se moramo tega problema lotiti drugače. Prvič, zakon sicer govori o davčno ugodnejših okoljih, vendar enotne definicije teh okolij ne prinaša. V pogovornem jeziku sicer uporabljamo izraz davčna oaza, v pravnem jeziku pa mora tak izraz imeti jasen pomen. Vsaka država ali okolje, ki ima nižji davek od slovenskega, še ni davčna oaza. Brez jazne, jasne definicije davčno ugodnejšega okolja, tak zakon ne more zaživeti. Drugič, zakon predlaga pribitke na vsa nakazila v okolja, ki jih označuje za oaze. Pri tem se ne ozira na namen ali višino nakazila, vrsto posla ali druge značilnosti, s katerimi bi lahko ločili poštene od manj poštenih poslov. Ne ozira se na to, ali je pri nakazilu morda šlo za povračilo storitev, nakup blaga ali povsem normalno poslovanje med dvema podjetjema, ki pač opravljata svoj posel, posel. Turistična agencija, ki bi organizirala potovanje v tako državo, bi morala plačati tak pribitek. Enako bi veljalo za letalsko ali ladijsko družbo, ki bi v taki državi kupila gorivo. Slovensko podjetje, ki bi kupilo surovino ali polizdelek v taki državi, bi prav tako imelo dodatne stroške in stigmo. Ta predlog zakona torej ne preganja tistega, kar nas vse skrbi, to pa je skrivanje dobičkov ter njihovo prenašanje v davčno ugodnejša okolja. Je pa velika ovira za vsakogar, ki bi posloval s tako državo. Za na prvi pogled plemenitimi cilji se skrivata vsegliharstvo in pravičništvo, ki pa v ničemer ne pomagata doseči želenega cilja. Tretjič pa moramo zakonski predlog grajati, ne le zaradi njegovega posploševanja, temveč tudi zaradi njegove neutemeljene retroaktivnosti. Četudi drži trditev, da so od osamosvojitve iz Slovenije odtekla znatna finančna sredstva, rešitev ne more biti v tem, da za petindvajset let nazaj vsem, ki so kdaj zakonito ali nezakonito poslovali s takimi državami, naložimo visok arbitrarni davek. Naj nam, naj nam bo v poduk zadnja odločitev ustavnega sodišča, ki pri Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora razveljavilo nekatera njegova določila, in to z enakimi razlogi, zaradi katerih imamo danes pomisleke tudi Socialni demokrati. retroaktivnost zakona je dopustna le izjemoma, pri čemer mora pristati tako imenovani strogi test sorazmernosti, ki preprosto predvideva, da s popravo krivic ne smemo povzročati novih. Ta zakon tega ne zagotavlja, njegove rešitve, ki uvajajo kazni za dejanja, storjenja, storjena pred več kot petindvajsetimi leti, po, po našem mnenju nikakor ne bi pristali tista pred ustavnim ali kakim koli, kaj, kakršnimkoli drugim sodiščem. Spoštovani! Vsi si želimo čim bolj zajeziti odliv kapitala iz države, preprečiti davčno izogibanje in utaje ter zagotoviti, da bi se vsaj del omenjenega kapitala vrnil domov. Toda tega ni mogoče doseči samo s prepovedmi, visokimi kazni in splošnim demoniziranjem poslovanja s tujino, to lahko dosežemo predvsem na evropski ravni s skupnim bojem proti zlorabam ter harmonizaciji zakonodaje, da evropske države ne bodo nesmiselno tekmovale med seboj v nižanju davkov, temveč skupaj ustvarile stabilno in pregledno davčno okolje. V poslanski skupini bomo zaradi vsega navedenega podprli sklep, da predlog zakona, ki je pred pred nami, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala.